Fördern wir den ehrbaren Kaufmann und echte Werte in der Wirtschaft. Ich weiß, gerade junge Familien, die ein Haus bauen, benötigen Geld.

Heute kommen Familien europaweit meist um einen Kredit nicht herum. Sie brauchen ihn, und umso mehr brauchen sie eine Kapitalmarktunion, die sich an den Interessen der Menschen orientiert, nicht an den Ideen der Investmentbanker.

Es kann nicht sein, dass Banker keinen Cent Transaktionssteuer bezahlen und wir gleichzeitig jungen Familien einen Dispozins von 8 bis 12 abverlangen. Das ist unverschämt.